Swoboda przemieszczania się i podejmowania pracy w Unii Europejskiej to jest jedna z najcenniejszych wartości Unii, jest ważna także w sferze ekonomii wiemy, że to jest kwestia konkurencyjności i ograniczania bezrobocia. Pani Komisarz, po prostu potrzebujemy tego pakietu.

Za kluczowe uważam inwestycje w dobre, darmowe albo nisko płatne kursy językowe dla pracowników, przyspieszenie wdrażania europejskich ram kwalifikacji i przyspieszenie uznawania kwalifikacji w obrębie Unii Europejskiej, rozwijanie i poprawianie działania EURES a, ale przede wszystkim należy wdrożyć dyrektywę o delegowaniu pracowników. Nie należy jej otwierać, nie ma potrzeby jej otwierać, bo była dopiero co nowelizowana, tylko po prostu trzeba ją wdrożyć, trzeba też przeanalizować jakie są relacje pomiędzy tą dyrektywą a innymi ważnymi dla mobilności aktami prawnymi, na przykład dyrektywą o agencjach pracy tymczasowej. Oczywiście czeka nas jeszcze ogromne wyzwanie, które dotyczy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chciałam Panią Komisarz zapytać jak idą prace w tym zakresie, co się urodziło jeżeli chodzi o o kwestię systemów zabezpieczenia społecznego i chciałam Panią zapytać, czy nie uważa Pani, że należałoby powołać takie Europejskie Obserwatorium Migracji, które by się zajmowało zachowaniem na rynku pracy imigrantów, zarówno tych migrantów